Un élément clé de cette politique est la promotion de la transparence des systèmes fiscaux et de l'échange des renseignements entre administrations fiscales. Dernièrement, cette politique s'est vue confirmée par les déclarations claires du G20 visant à attaquer les pratiques non transparentes de certaines juridictions, souvent décrites comme paradis fiscaux. La Commission a renforcé sa politique dans ce domaine, fin 2008 et début 2009, en présentant deux propositions. La première vise à renforcer l'échange d'informations prévu par la directive sur l'épargne. La seconde a pour effet de proposer que tous les États membres alignent leurs standards d'échange d'informations sur le niveau le plus ouvert, notamment en s'assurant que le secret bancaire ne puisse pas être invoqué par un État membre pour refuser de fournir les informations dont d'autres États membres auraient besoin pour l'imposition de leurs résidents. En mai 2008, le Conseil a décidé de promouvoir auprès des pays tiers cette politique de bonne gouvernance fiscale couvrant les principes de transparence, d'échange de renseignements et de concurrence fiscale loyale, et il a chargé la Commission de négocier des clauses dans les accords avec les pays tiers. La Commission a l'intention de présenter prochainement une initiative politique en vue de mettre en évidence la cohérence de cette politique et les éléments clés pour s'assurer de sa réussite. La Commission considère en particulier que la mise en œuvre de mesures coordonnées au niveau européen serait de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'honorable député.